Zo is één op de zes banen in de Europese Unie afhankelijk van de natuur en is de meerwaarde van Natura 2000 vele malen groter dan de beheerskosten. Het wissen van de biodiversiteitsstrategie zal ons 50 miljard euro per jaar kosten. Biodiversiteitsverlies stoppen moet een politieke prioriteit zijn.

Ook de Commissie besloot dat de richtlijnen geschikt zijn voor het beoogde doel en dat de focus moet liggen op hun betere en een versnelde uitvoering. Het Actieplan voor natuur, mens en economie dat de Commissie daartoe eerder dit jaar voorstelde, is zonder enige twijfel een stap vooruit. Maar tegelijk is het plan ontoereikend en onvoldoende om de biodiversiteitsdoelen te halen. Zonder bijkomende inspanningen missen we de afspraak in 2020 opnieuw. De Milieucommissie heeft een aantal heldere en concrete vragen en wil hiermee ook een krachtig signaal geven over wat beter kan en moet. Het actieplan bevat slechts één verwijzing naar de biodiversiteitsstrategie. Hoe zal de Commissie reageren op de meer algemene verzoeken van het Parlement om de 2020 doelstellingen effectief te halen? Bovendien reikt het actieplan slechts tot 2020. Over de periode na 2020 blijft het stil. Welke strategie acht de Commissie nodig voor die periode na 2020? Ook de financiering is essentieel. Hoe zal de Commissie garanderen dat de adequate financiering beschikbaar is, ook in het volgende meerjarig financieel kader? Is de Commissie van plan een traceringsmechanisme in te voeren voor Natura 2000 uitgaven, om zo de transparantie, de verantwoordingsplicht en de doeltreffendheid van de EU middelen te verbeteren, zoals aanbevolen door de Europese Rekenkamer? Verder biedt het actieplan geen antwoord op belangrijke initiatieven waarvoor het Parlement al langer vragende partij is. Ik denk aan de creatie van een trans Europees netwerk voor groene infrastructuur, een EU initiatief voor bestuivers en maatregelen tegen het illegaal doden van vogels, om er maar enkele te noemen. Wanneer zal de Commissie haar voorstellen ter zake bekend maken? Ten slotte blijft de samenhang tussen biodiversiteitsbeleid en andere domeinen zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zoals ook het cohesiebeleid, een enorme uitdaging. Hoe wil de Commissie die samenhang verhogen? Hoe is de Commissie van plan Natura 2000 en bredere biodiversiteitsmaatregelen te integreren in die domeinen? Hoe is de Commissie van plan de impact van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de biodiversiteit na te gaan? We verwachten niet alleen concrete antwoorden van de Commissie, maar ook een duidelijk engagement. Er is heel wat kostbare tijd verloren gegaan en de klok tikt verder. Voor de gezondheid, het welzijn en de welvaart van de komende generaties moeten we alles op alles zetten om de natuur en de biodiversiteit te vrijwaren. Het spreekt voor zich dat de inzet van alle actoren hiervoor vereist

Wie het groene thema blauwblauw laat, katapulteert Europa naar het stalen tijdperk.